Señor presidente, quiero agradecer a la señora Aiuto el trabajo que ha realizado en este complicado informe, porque esta propuesta añade garantías de seguridad a los pasajeros de transporte marítimo y porque clarifica los requisitos que deben respetar los buques durante su proceso de construcción. Además, detalla sus condiciones de estabilidad y mejora las medidas de protección contra incendios. El acuerdo, que se aplicará para los barcos de más de 24 metros de eslora, refuerza la eficacia de la legislación porque los nuevos estándares que define favorecen una interpretación uniforme. La lógica consecuencia es un refuerzo de las garantías de seguridad y más posibilidades de control. El acuerdo resuelve también el problema que suscitaba el plazo previsto inicialmente para la derogación de esta Directiva en relación con los barcos de aluminio, un problema grave para uno de los Estados miembros. La solución encontrada permite aparcar esta exigencia solo para los barcos actualmente en construcción o para los encargos de que dispongan los astilleros, para los que ya existan contratos de financiación. En todo caso, estos buques quedarán sujetos a la normativa nacional sin menoscabo de sus condiciones de seguridad.